Údaje obsiahnuté v správe nám potvrdzujú, že za desať rokov vykonávania svojho úradu sa pánovi Diamandourosovi podarilo vybudovať stabilný, rešpektívny a efektívny úrad, ktorý robí dobré meno tak pánovi ombudsmanovi, ako aj Európskej únii. Z pohľadu štatistiky zdokumentovaných výkonov je pozitívne, že občania aj vďaka informačnej kampani úradu ombudsmana sa už lepšie orientujú v rozdelení kompetencií medzi úradmi národných ombudsmanov a úradu európskeho ombudsmana. Ochrana práv občanov spolu s verejnou správou je nesmierne dôležitý aspekt spravodlivo organizovanej spoločnosti. Vidíme to aj na výročnom hodnotení dodržiavania osvedčených postupov európskymi inštitúciami. Veď najväčší nárast porušenia práv občanov bol zaznamenaný práve v činnosti Európskeho parlamentu a aj najviac vyšetrovaní ombudsmana sa týka Európskej komisie. Uvedené skutočnosti potvrdzujú potrebu trpezlivo a systematicky pokračovať v práci úradu európskeho ombudsmana, aby sme vytvorili čo najlepšie podmienky pre čestné a spravodlivé vzťahy medzi občanmi a európskymi inštitúciami.